Spoštovani! Spoštovani gospod minister! Vprašanje je vezano na neizvrševanje odločb o usmeritvi za otroke s posebnimi potrebami, in sicer zagotavljanje spremljevalcev za te otroke. Moram reči, da, zelo veliko ljudi me kontaktira in moram reči, da za veliko zainteresiranih staršev, učiteljev, spremlja to zadevo in srčno pričakuje, da se bo v Republiki Sloveniji zadeva rešila. Jaz ne dvomim, da vi zadevo zelo dobro poznate, ker vem, da ste vi bili tisti minister, ki ste prej v mandatu dvanajst praktično podpisal, pripravili pravilnik o dodatni strokovni fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami. In ta v devetem členu za otroke, ki imajo avtizem, vedenjske, čustvene motnje ali ADHD, razvojne težave, zagotavlja fizičnega spremljevalca. Vsi pa se zavedamo, da tu ne gre za vprašanje fizične pomoči, gre za zelo odgovorno delo, da se otroka socializira, mu pomaga pri premagovanju različnih stresov. Zaradi te zadeve smo bili tudi, sem bil osebno kot, kot poslanec z ravnateljico ene od osnovnih šol, ki je pozitiven primer v Sloveniji, spremljevalcem in predstavnico nevladne organizacije za avtizem na vašem šolskem ministrstvu. bila je prisotna tako sekretarka državna, direktorica direktorata za osnovno šolstvo in predšolsko vzgojo, kot tudi pristojna oseba za otroke s posebnimi potrebami. Povedali so nam, da se da se otrokom zagotavlja spremljevalca, ne po odločbi, ampak skladno z devetintridesetim členom pravilnika o normativih in standardih za osnovne šole in še to v tolikšnem deležu, kot odloči ministrstvo. Ko smo mi pojasnili, vašim sodelavkam, kako pomembno vlogo ima spremljevalec, da ta ne dela samo z otrokom, ampak je mora pomembno delo je s podpornim okoljem, to je otrokovimi učitelji, njegovimi starši, sošolci, tudi zdravniki, so se sodelavke dejansko strinjale. In strinjali smo se o tem, da ne more biti, človek pri otroku samo tri, štiri, pet ur na dan, ampak dejansko vsem tem podpornim okoljem in skladno z individualiziranim programom, ki ga šola za otroka pripravi. Zato, spoštovani gospod minister, vam predlagam, da že sedaj tem štiristo osmim otrokom, mnogim izmed njih, v določenem deležu financirate spremljevalca. Predlagam vam, da začasno od prvega devetega vsem otrokom, ki imajo odločbe o usmeritvi s spremljevalcem, le-tega zagotovite. Zagotovite in ga začasno skladno z devetintridesetim členi členom pravilnika o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole. Hkrati pa takoj sprožite spremembo zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Lahko na tisti točki, ki se ob koncu prejšnjega mandata, s ko je prva podpisana doktor Murglova dala pobudo spremembo zakona, se je zadeva zaključila. Takrat je bila že zelo velika podpora. Predlagam, da tule nadaljujemo. Hvala.